Umso wichtiger ist es daher, dass die Afrikanische Union endlich ihre Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof verstärkt.

Wir brauchen dringend ein Ende der Straflosigkeit für alle während des Krieges im Sudan verübten Verbrechen. Der Prozess in Den Haag gegen Präsident Umar al Baschir ist erst ein Anfang im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, aber auch im Sinne der Gerechtigkeit für die Opfer.